ég er á öfugu máli við háttvirtan þingmann helga hjörvar ég tel þvert á móti að undanfarnir dagar og umræða þeirra hafi skilað okkur mjög á leið umræðan hér bæði í fyrrakvöld og í gærkvöldi og nótt var afar skemmtileg og innihaldsrík ég fann ekki betur en að það væri bara góður hljómur í þeim ræðum sem fluttar voru hér í gær og ég hlakka til að heyra fleiri slíkar ég tek hins vegar heils hugar undir með háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni ég saknaði þess verulega að hafa ekki hér þann mikla heiðursmann háttvirtan þingmann össur skarphéðinsson það hefði lífgað enn upp á stundina ef hann hefði séð sér fært að vera með okkur hér í gærkvöldi og nótt